Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że kiedy Pan mówi o naszych pieniądzach, o pieniądzach, które Pan komuś daje czy ewentualnie które daje ta Izba, to mówi Pan o pieniądzach naszych obywateli? To są ich pieniądze, to nie są Pana pieniądze. To są pieniądze wszystkich Europejczyków, którzy mają bardzo różne poglądy, i Pan powinien dbać o ich wolność, o to, żeby mogli te poglądy wykonywać zgodnie ze swoimi przekonaniami.